Herr Kommissar Šefčovič, das Parlament hat die Donau Strategie immer aktiv unterstützt. Wir haben das Donau Netzwerk mit 60 Abgeordneten, deren stellvertretender Vorsitzender ich sein darf. Deshalb freue ich mich als erster Unterzeichner der mündlichen Anfrage, dass heute das Thema Donau auf der Tagesordnung steht. Die Entwicklung verzeichnet Fortschritte, wie die Brücke zwischen Widin und Calafat, die ich mir im Sommer im Rahmen der internationalen Donau Radtour angeschaut habe. Aber diese Fortschritte kommen zum Teil im Schneckentempo. Es gibt immer noch große Schwierigkeiten. Bürgermeister aus Bulgarien berichten, dass bei Baumaßnahmen an der Donau sieben Ministerien in Sofia gefragt werden müssen.

Deshalb fordern wir von der Kommission, dass das Fazit konkreter wird, dass die Maßnahmen konkreter werden. In der jetzigen Förderperiode sollten der Donau Strategie Mittel zugewiesen werden, und in der künftigen Förderperiode brauchen wir eine eigene Budgetlinie für die Donau. Wir haben konkrete Projekte wie den Donau Manager. Hier sollen Verwaltungskapazitäten aufgebaut werden. Kleine und mittlere Unternehmen sollen unterstützt werden, indem sie kooperieren. Technologietransferzentren sollen entstehen. Wir brauchen aber vor allen Dingen auch mehr Bürgerbegegnungen. Wir stellen fest, dass diese Bürgerbegegnungen unterstützt werden müssen, sonst funktionieren sie nicht. Ich habe in einem Brief an die Kanzlerin Merkel und auch an Kommissar Lewandowski vorgeschlagen, ein Donau Jugendwerk zu gründen. Da stellt sich die Frage Kann sich die Kommission vorstellen, ein solches Donau Jugendwerk auch finanziell zu unterstützen?

Meine Damen und Herren, auch die Parlamente sollten eine stärkere Rolle übernehmen. Hier hoffe ich, dass wir als Europäisches Parlament in die Führungsrolle gehen und die anderen nationalen und regionalen Parlamente einladen, damit auch wir die Donau Strategie noch stärker als bisher zu unserer Sache machen.